Comunitatea Europeană a inițiat măsurile necesare pentru a crește flexibilitatea, deschiderea piețelor și pentru a asigura coerența în domeniul aviației civile, atât pe baza unor relații bilaterale, cât și multilaterale. În ceea ce privește acordul UE SUA privind transportul aerian, menționăm că s a încheiat deja un acord preliminar la 25 martie 2010. Acest acord prevede deschiderea completă a piețelor și acordă o importanță prioritară cooperării în domeniul sistemelor de gestionare a traficului aerian ale UE și SUA, SESAR și NextGen pentru a asigura interoperabilitatea și compatibilitatea, precum și pentru a contribui la reducerea impactului asupra mediului. Acordul UE SUA va fi practic printre primele acorduri încheiate în baza Tratatului de la Lisabona. Cu atât mai mult, subliniez că toate transferurile de date cu caracter personal din UE și statele membre, din motive de securitate, ar trebui să aibă ca temei acorduri internaționale cu statut de acte legislative și să fie în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor. Regretăm faptul că Regulamentul privind sistemul de comercializare a cotelor de emisii nu face parte din acordul preliminar și, în acest sens, solicităm negocieri suplimentare, având în vedere intrarea în vigoare a sistemului ETS în